Končno, predsednik, se vam zahvaljujem za besedo, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Jaz načeloma nisem, se imel niti namena oglašati, čeprav sem se prijavil k razpravi, to pa preprosto s tega razloga, ker je moje osnovno mnenje oziroma osnovno stališče, da na takih konkretnih primerih, pač, pod firmo interpelacije o delu ministrice pač ni primerno, moje mnenje, poudarjam, se seveda o tem pogovarjati, v v državnem zboru, ob ob tej točki. Oglasil sem se pa iz razloga, ker sem bil v eni izmed predhodnih, razprav omenjen oziroma je bila citirana moja izjava, in o tem, kaj si mislim o tem konkretnem primeru, ki ga danes tukaj obravnavamo. Da sem za STA dejal, da ocenjujem, odločitev Vrhovnega sodišča za zelo neprijetno, zlasti zato, ker se kopja visoke politike lomijo na usodi otrok, trdim še zdajle. Iskreno mi je žal in sočustvujem in se mi zdi neprimerno, da dejansko samo še imena pa priimke čakam teh otrok pa starih staršev potem pa, potem pa smo prišli res preko vsakih meja, ne. Še enkrat trdim, da stojim za to izjavo, ke se mi resnično ne zdi primerno, zdaj mogoče izraz visoka politika, ja, visoka politika v smislu, da v državnem zboru govorimo o konkretnih premerih in skušamo tukaj neke rešitve najti. Rekel sem tudi, da je ministrica prva med enakimi na področju socialne in družinske pa še kakšne politike, ki je odgovorna za, nemoteno delovanje sistema. Tudi za tem stojim in to povsem drži. Primer koroških dečkov pa je zagotovo eden izmed odklonov v tem sistemu, ki ga je treba ponovno proučiti in narediti vse potrebno na sistemski ravni, da do takih, da do takšnih zgodb več ne bo prihajalo. Seveda je potrebno narediti, ne, potrebne je narediti, in od ministrice smo pričakovali in pričakujemo tudi v tem trenutku, da na sistemski ravni, to pa je enostavno pri, predlaganju predpisov zakonov, pride pred nas in nas tudi, in nas tudi postavi pred dejstvo, da takšne ali drugače predpise seveda tudi. In kaj se je zgodilo v zadnjem času? Zgodilo se je to, pa mi dovolite, da bom majčkeno ven iz iz iz konstelacije ožjega dela današnje interpelacije šel, mi smo sprejeli na odboru že v državnem zboru pa bomo v ponedeljek. Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, tako isto v ponedeljek, bomo omehčali ZUJF na področju dijaških, dijaških kosil. Povedala vam je prej ministrica, da je bil danes na vladi sprejet. Moram moram povedati, da da nas je koalicijske poslanke in poslance seznanila tudi z družinskim zakonikom, kjer ocenjujem, da ena izmed poglavitnih, poglavitnih, novosti pozitivnih, ki ustrezno prijela, tudi tako imenovana razširjena starševska skrb. Če bi to imeli prej, torej nimamo še zakonika, pa bomo imeli, do te zgodbe verjetno ne bi prišlo. Namen oziroma želje tudi, da pridemo čim hitreje do reorganizacije dolgo pričakovane, ne, ne, ne, za časa trajanja mandata, ne ne Mrakove, ne Svetlik, ampak neprimerno dlje. Jaz imam malo, malo tega kronološkega spomina. Am povem, da vsaj ene petnajst let se o tem pogovarjamo, torej reorganizacija CSD-jev. Nenazadnje jaz pričakujem taki kakšne novosti tudi na področju Zakona o socialnem varstvu. Nenazadnje želim si več sredstev, več, možnosti, več v končni fazi štipendij za za dijake in in študente, pa verjetno bi še, ja seveda, ne, konkretne ciljane ukrepe na področju APZ, torej aktivne politike zaposlovanja, ne, kjer bomo še bolj, ker je premalo to, da smo znižali za za par deset tisoč število zaposlenih, in to pričakujemo seveda od ministrice, ne, zdaj, če bi tukaj rekel, glejte, ministrica pa dela ono, ni ni ni ni nobenega odklona ni, vse je BP, vse je idealno, seveda bi bi lagal, ne, ampak trdim, ne, tako kot je Jurša povedal v, stališču poslanskega, torej ko je predstavljal stališče poslanske skupine, zagotovo ni Anja Kopač Mrak najšibkejši člen te vlade, je pa res, da po mojem okusu, pa ne zato, ker sem deset let delal na tem, še malo več ne, pa kar tudi zdajle vodim v tem državnem odboru, zboru odbor za delo, jaz ocenim, da to najtežje ministrstvo. Tu upravičeno ocenjujem iz tega razloga, ker dejansko se to ministrstvo srečuje s s človekom, z ljudmi od rojstva. Težko je reči, da pred rojstvom že, ne. Ampak zagotovo od rojstva pa do smrti, pa še po smrti, ne. Veste, o čem mislim. Tako da, pa to ni seveda opravičilo, ampak, Drugi del, o o čemer sem želel povedati, ne. Glejte, jaz jaz resnično mislim, da na konkretnih primerih pač ne moremo tukaj, se pogovarjati nenazadnje tudi, ko smo dobili interpelacijo in odgovore, so vsa so vsi tisti osebni podatki, ne vem, kako se temu reče, zatemnjeni, poštrihani s s črno barvo in, zagotovo je to tudi prav. Sicer že zdaj jaz mislim, da ko govorimo o koroških dečkih, ne, delamo veliko škodo, potencialno škodo. Jaz ne govorim tukaj, da gre za zlorabo, ne. Ampak zelo blizu sem tega, da lahko pride stališče, da pride lahko do te zlorabe do preveč izpostavljenosti in v končni fazi do stigmatizacij, tako otrok, torej dečkov, kot starih staršev, širše družine in tako dalje. In jaz si v zaključku, spoštovani kolegice, spoštovani kolegi, resnično želim, resnično želim, da seveda, da se ti postopki, ki tečejo na strokovnih ravneh, da se čim hitreje zaključijo, čim hitreje pride do do končnih odločitev, predvsem pa si želim, da te odločitve, vemo, kje morajo biti sprejete, vemo tudi oziroma naj bi vedeli, kdo jih mora, sprejemati, sigurno pa ne dnevna politika, da bodo te odločitve prvič, drugič in zadnjič v korist otrok. Ponavljam, želim si, da pride do teh odločitev, ki ne bodo pod, torej da odločevalci ne bodo pod nikakršnim pritiskom, da bodo v korist prvič, drugič in zadnjič otrok. Najlepša hvala.